Ja, hvala lepa, predsednik, za Ja, replika, seveda. Samo to, no, na to vaše izvajanje. Dejstvo je, da je, zakon, predlog zakona bil koalicijsko usklajen, in dogovorjeno je bilo, da gre zadeva lahko na vlado, nato so na vladi ministri vseh koalicijskih strank zakon soglasno podprli. Tako da, me malo preseneča ta razprava, ampak vendarle, tudi to je mogoče. Še gospe Godčevi, ker prej nisem mogel odgovoriti. Gospa Godec, enajsti člen ZOFVI določa Hvala lepa.